A kis és középvállalkozások hallottuk az Európai Unió fő foglalkoztatói, fő munkaadói is, és a gazdasági válság után különösen fontos annak áttekintése, fölülvizsgálata, vajon hogyan segíthetjük őket a talpraállásban? A magyar elnökség a munka alapú gazdaságban és társadalomba hisz és ebben a kis és középvállalkozásokat fő partnerei között tartja számon.

Üdvözöljük a magunk részéről is azt a hatpárti egyetértést, amelyről Bütikofer képviselőúr megemlékezett, és köszönjük azt is, hogy több hozzászóló is visszaigazolta a magyar elnökség erőfeszítéseit, illetve azt, hogy a magyar elnökség valóban prioritásként kezeli ezt az ügyet. Engedjék meg, hogy néhány konkrétumra is fölhívjam a figyelmüket. Miután figyelmesen meghallgattuk a képviselőket, örömmel jelenthetjük, hogy valóban az elvekben teljes az egyetértés. A kis és középvállalkozások jelentik az európai gazdasági növekedés és foglalkoztatás gerincét, ezért a kis és középvállalkozások versenyképességének növelése a Tanács számára is prioritás. Ennek érdekében, ezt tükrözendő a Versenyképességi Tanács már említett

Ennek fő elemei válaszokat kívánnak majd adni a kis és középvállalkozási intézkedéscsomag felülvizsgálatának eredményeként azonosított problémákra.

A hitelekhez történő jobb hozzájutás, a piacra jutás mind európai, mind globális szinten. Ezek a piacra jutás feltételeinek a javítása és az igazgatási terhek enyhítése.

Még két konkrét ügyről szeretnék említést tenni. Az európai szabadalom ügye az egyik.

Úgy értékeljük, hogy ez komoly áttörés az EU versenyképessége és különösen kis és középvállalkozások versenyképessége szempontjából. Creutzmann képviselőúr rákérdezett az európai zártkörű részvénytársaság ügyére és kérte, hogy prioritásként kezeljük. Komoly előrehaladást sikerül elérnünk. Már csak a tagállamoknak egy igen igen szűk köre nem csatlakozott a konszenzushoz. A kis és középvállalkozások szempontjából valóban fordulópontot jelentene ennek elfogadása, tehát nagy erőkkel munkálkodunk rajta, és bízunk abban is, hogy a képviselők képesek a saját csatornáikon egyfajta politikai nyomást, ösztönzést gyakorolni annak érdekében, hogy a kellő többség előálljon. A Jogi Bizottság jeles képviselőivel szövetségesként többször is beszéltünk erről. Végezetül hadd említsem meg az összefüggést az Európa 2020 stratégiával. Itt azt tartjuk fontosnak, hogy a stratégiában megjelölt célokat olyan jogszabályokká és olyan cselekvésekké, intézkedésekké fordítsuk le, amelyek a kis és középvállalkozások helyzetét javítják, de persze a tagállamoknak is el kell végezniük saját házi feladataikat. Az európai keret önmagában nem elég, így például szükség van az adórendszerek egyszerűsítésére, úgy véljük, és kis és középvállalkozás baráttá tételére. Több tagállam is ennek szellemében jár el.